Et me Ukraina resolutsiooni vastu tahame võtta nüüd ja homme kohe, ei lange just kõige paremale ajale ja Ukraina rahvas, kes vaatab Euroopa Parlamendi peale tunnustusega, ei saaks meist aru. Sest see, mis täna on meil eelnõus, on esiteks tonaalsuselt mitte kõige parem, mitte kõige õigem ja selles on ka faktivigu. Proua Vaidere viitas siin, et Veneetsia komisjoni esimees on kritiseerinud põhiseaduse muutmist. Minu valduses on tema kiri tänasest kuupäevast, kus ta on hämmastunud, et meie resolutsioonis selline punkt sees on ja ütleb kindlasõnaliselt, et ta ei ole seda teinud ei siin, seal ega kolmandas kohas.